J'attends de la Commission, en effet, et de la Présidence, que nous puissions placer la création d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité, ainsi que la lutte contre l'exclusion sociale et le développement durable, au cœur de la stratégie 2020. C'est vrai en particulier pour le budget de l'agriculture, c'est vrai aussi pour la pêche.

Monsieur le Premier ministre, nous comptons sur vous pour avoir les moyens de cette politique, pour associer la dépollution des sols et la sécurité alimentaire, pour permettre des emplois verts et la préservation des ressources halieutiques, pour assurer la sécurité alimentaire et créer des conditions commerciales plus justes pour les pays du Sud. Nous avons besoin d'un budget de l'agriculture ambitieux, je vous prie d'y associer aussi celui de la pêche. Sur ces points là, nos emplois, mais aussi notre politique, seront jugés à l'aune des résultats.